Je parle là de la réquisition dont font l'objet les interprètes de cette institution! Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est contraire à toutes les règles internationales du travail. Je ne comprends pas pourquoi dans cette institution, on peut se permettre de s'asseoir sur le droit!